Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je dne na seji dne sedmi enajsti dva tisoč osemnajst kot matično delovno telo obravnaval zahtevo državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o Zakonu o nepremičninskem posredovanju. Državni svetnik Mitja Goranšček je obsežni obrazložitvi med drugim izpostavil, da zahteva državnega sveta za ponovno odločanje izhaja iz ocene, da so zaradi načina priprave in načina obravnave predloga zakona zakonske rešitve neusklajene, vsebina zakona pa je neustrezna in nejasna. Ključni razlog za zahtevo je nestrinjanje z rešitvami, ki jih prinašata določbi triindvajsetega in sedemindvajsetega člena. Obe določbi namreč pomenita omejevanje svobodne gospodarske pobude brez utemeljenega razloga. Poudaril je tudi, da je ukinitev obveznega dopolnilnega usposabljanja nepremičninskih posrednikov dolgoročno zagotovo škodljiva za vse deležnike. Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon je poudaril, da sta razloga za sprejem novega zakona nezadostna stopnja varovanja interesa potrošnikov in pa nezadostna pravna varnost. V zakonu je določena omejitev plačila za posredovanje v višini štiri procente od vrednosti nepremičnine, ki je predmet posredovanja in ostaja v isti višini, kot je določena v sedaj veljavnem zakonu. Določeno je tudi najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje pri najemnih razmerjih, ki znaša enomesečno najemnino. Zakon po eni strani odpravlja omejitev plačila za posredovanja pri sklepanju gospodarskih pogodb, po drugi strani pa še vedno regulira plačilo za posredovanje pri nakupu in prodaji nepremičnin fizičnih oseb. Glede ukinitve obveznega dopolnilnega izobraževanja nepremičninskih posrednikov pa je pojasnil, da Ministrstvo za okolje in prostor ni našlo tehtnih razlogov za pogojevanje trajanja dovoljenja z obveznim dopolnilnim izobraževanjem. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da je eden od ciljev zakona varovanje javnega interesa s prednostnim ciljem varovanja naročnika in da je namen konkretne rešitve preprečiti zlorabe, ki so se pojavljale v praksi. Ocenjuje, da je podan razumen razlog za takšno ureditev, ki v skladu z ustaljeno ustavo sodno presojo je potreben za določitev načina izvrševanja pravice do svobodne gospodarske pobude. Pridobljene pravice zoper zakonske posege z retroaktivnim učinkom varuje stopetinpetdeseti člen ustave, zakon povratno ne učinkuje in takšnega učinka nima niti prehodna določba petinštiridesetega člena. Predstavnica poslanske skupine Levica je izrazila podporo zahteve državnega sveta in poudarila, da zakona tudi tokrat ne bodo podprli, saj predstavlja obsežno deregulacijo nepremičninskega posredovanja v korist nepremičninskih družb. Že v fazi sprejemanja zakona so namreč predlagali številna dopolnila v obliki amandmajev , od katerih pa velika večina ni bila sprejeta. Med drugim so predlagali ponovno uvedbo obveznega dopolnilnega izobraževanja za nepremičninske posrednike, podprta pa nista bila niti njihov predlog o zvišanju glob za osebe, ki opravljajo nepremičninske posle pa zato nimajo licence, kot tudi predlog o črtanju možnosti, da imajo nepremičninske družbe fiduciarne račune, na katerih hranijo denar naročnikov. V poslanski skupini SMC so poudarili, da zakon podpirajo, ker vnaša večjo varnost za potrošnike in rešuje določene težave, ki so se v praksi pojavljale pri izvajanju do sedaj veljavnega zakona. Iz zahteve državnega sveta je razvidno, da glavni problem predstavljajo določbe o omejitvi plačil oziroma zaračunavanju stroškov pri posredovanju. Plačilo, ki je predvideno v tem zakonu, je po njihovem mnenju zadostno. Po opravljeni razpravi je odbor glasoval o mnenju, da je zakon o nepremičninskem posredovanju ustrezen. Za je glasovalo devet in štirje proti. Ker pa je za sprejem mnenja potrebna večina glasov vseh članic in članov odbora, torej deset, odbor mnenja ni sprejel.